Voorzitter, we zijn hier in het Huis van de democratie en mijn vraag aan mijn collega is of ik hier alleen mag zijn om in aanbidding de lof te zingen van Europa, of dat ik hier mag zijn om op democratische wijze de kiezers uit mijn thuisland te mogen vertegenwoordigen.